Ich konnte nicht glauben, dass das in der Gegenwart passiert.

Aufzuklären, dass es nicht um religiöse Praktiken geht, sondern dass es in Wirklichkeit schwerste Verletzungen der Menschenrechte sind. Wir müssen hier eine absolute Nulltoleranz walten lassen, es geht um gesundheitliche, um psychische Belastungen dieser Frauen. Ein Auftrag, den wir heute mitnehmen müssen, ist, die Stigmatisierung dieser betroffenen Frauen zu bekämpfen. Denn nur, wenn die Opfer sprechen, haben wir eine Chance, dass dieser barbarischen Praxis ein Ende gesetzt wird.